virðulegi forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um aðför lögum um nauðungarsölu og lögum um gjaldþrotaskipti og fleira á verkefnaskrá ríkisstjórnarinnar eru áætlanir um að bæta stöðu skuldara við gjaldþrotaskipti og að fresta nauðungarsölu um sex mánuði til þess að skuldarar fái betra tækifæri til að endurskipuleggja fjármál sín en með frumvarpinu eru lagðar til lagabreytingar til að ná því markmiði en vegna hins sérstaka ástands sem nú ríkir í efnahagsmálum með tilheyrandi greiðsluvanda hjá stórum hópi manna þykir nauðsynlegt að tryggja þessum hópi virkari úrræði til þess að endurskipuleggja fjármál sín með varanlegum hætti er frumvarpið því liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að koma enn fremur til móts við fjárhagsvanda einstaklinga og heimila í landinu með frumvarpinu eru lagðar til nokkrar efnisbreytingar sem ýmist eru ætlað að vera varanlegar eða gilda til bráðabirgða í fyrsta lagi er lagt til í fyrstu grein frumvarpsins að aðfararfrestur verði lengdur úr fimmtán dögum í fjörutíu daga á þessi aukni frestur að nýtast skuldurum til þess að bregðast við framkominni innheimtu og til að endurskipuleggja fjármál sín en lagt er til að úrræðið sé tímabundið og það falli niður fyrsta janúar tvö þúsund og tíu í öðru lagi er lögð til í þriðju greinar frumvarpsins sérstök tímabundin heimild til frestunar á nauðungarsölu fasteigna nánar tiltekið verði nauðungarsölu íbúðarhúsnæðis frestað tímabundið fram til þrítugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og níu verði gerðarþoli þá að óska eftir slíkri frestun auk þess sem frestunin nær einungis til þegar eigna þar sem gerðarþoli heldur heimili og hefur skrásett lögheimili enda sé um að ræða húsnæði sem ætlað er til búsetu samkvæmt ákvæðum skipulags og byggingarlaga þannig er ráð fyrir því gert að sýslumaður taki ekki ákvörðun um að hefja nauðungarsölu slíkra fasteigna fyrr en eftir þrítugasta og fyrsta ágúst tvö þúsund og níu auk þess sem sýslumaður geti frestað þeim nauðungarsölubeiðnum sem fram eru komnar til sama tíma að auki er mælt fyrir um að þær kröfur sem eru í eigu íslenska ríkisins eða fjármálafyrirtæki í eigu þess beri einungis almenna vexti hafi um þá verið samið frá frestun nauðungarsölu og fram til fyrsta september tvö þúsund og níu tengt þessu úrræði er svo ný regla í annarri grein frumvarpsins þar sem sýslumönnum verði hér eftir gert skylt að leiðbeina gerðarþola sérstaklega um þann kost að fasteign sé ráðstafað með nauðungarsölu á almennum markaði er það gert til þess

grein frumvarpsins er lagt til að þegar krafa hefur komið fram um að bú einstaklings verði tekið til gjaldþrotaskipta eigi dómari að leiðbeina skuldara um þau úrræði sem hann hefur til þess að leita eftir nauðasamningi eða greiðsluaðlögun með þessu er reynt að tryggja að enginn skuldari verði af því að leita eftir greiðsluaðlögun sé þess nokkur kostur getur dómari meðal annars frestað því að taka afstöðu til gjaldþrotaskiptabeiðninnar í allt að þrjá mánuði í stað eins mánaðar ef skuldari eða lánardrottinn óska þess sameiginlega og um er að ræða einstakling sem ekki stundar atvinnurekstur í fimmtu grein frumvarpsins er mælt fyrir um nýjan almennan fyrningarfrest við gjaldþrotaskipti og er lagt til að sá frestur verði tvö ár ef um samþykkta kröfu er um að ræða við gjaldþrotaskipti reiknast fresturinn frá lokun gjaldþrotaskipta en annars frá þeim degi þegar kröfunni var lýst við búskiptin í frumvarpinu er enn fremur gert ráð fyrir að fyrningunni geti verið slitið innan þessa nýja tveggja ára frests og þá færi um fyrninguna eftir almennum reglum það á þó aðeins við um þær kröfur sem þannig er haldið fram gagnvart skuldara en ekki aðrar kröfur sem þá falla niður að tveimur árum liðnum í þessu ákvæði felst mikil réttarbót fyrir skuldara í því hefur verið tekið tillit til grundvallarreglunnar um skuldbindingargildi samninga annars vegar og svo hins vegar sjónarmiða um að skuldari geti á einhverjum tíma losnað undan skuldbindingum sínum þegar bú hans hefur verið tekið til gjaldþrotaskipta um stuttan tíma er að ræða auk þess sem skuldara stendur alltaf til boða að leita greiðsluaðlögunar eins og fyrirhugað er í frumvarpi til greiðsluaðlögunar að auki er rétt að vekja athygli á því að í frumvarpi um greiðsluaðlögun sem nú er til meðferðar í allsherjarnefnd er lagt til að skuldara standi ætíð til boða að ljúka gjaldþrotaskiptum með greiðsluaðlögun en í þeirri reglu er tekið sérstakt tillit til skuldarans í sjöttu grein er að lokum lagt til sérstakt bráðabirgðaákvæði vegna þeirra aðstæðna sem nú eru uppi í íslensku efnahagslífi er með

hafi verið tekið til gjaldþrotaskipta þegar svo er komið fyrir skuldara á hann að leita eftir samþykki skiptastjóra um leigu húsnæðisins en úrræði eru að auki háð samþykki veðhafa fyrir afnotin á skuldari að greiða leigu sem er að lágmarki sá kostnaður sem er af eigninni en það sem er umfram rennur þá til greiðslu þeirra krafna sem hvíla á fasteigninni eins og áður er greint er ákvæðið tímabundið og gert ráð fyrir að heimildin falli á brott fyrsta mars tvö þúsund og tíu til að taka af allan vafa kemur fram í ákvæðinu að hafi skiptastjóri tekið ákvörðun um leigu fyrir fyrsta mars tvö þúsund og tíu haldi slík ákvörðun gildi sínu jafnvel þótt í henni felist að skuldari búi áfram í fasteignum með heimild skiptastjóra umfram þann tíma virðulegi forseti þær reglur sem hér hefur verið lýst eru settar fram vegna þess sérstaka ástands sem nú ríkir í efnahagsmálum og er reglunum ætlað að auka svigrúm skuldara sem lenda í greiðsluerfiðleikum til að leita úrræða og endurskipuleggja fjármál sín og hugsanlega komast þannig hjá því að aðför og fjárnám sé gert í eignum þeirra og komast hjá hugsanlegri nauðungarsölu og gjaldþrotaskiptameðferð í kjölfarið ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjarnefndar og annarrar umræðu